Sie haben auch uns als Europäisches Parlament in der Weltöffentlichkeit deutlich gemacht. Um wirklichen und langfristigen Frieden in Ägypten herzustellen, ist es unerlässlich, dass alle politischen und friedfertigen Kräfte des Landes in den demokratischen Übergangsprozess einbezogen werden. Eine pluralistische und tolerante Gesellschaftsordnung, die die Grundrechte und Grundfreiheiten achtet, kann nur im versöhnlichen Dialog entstehen. Grundbedingungen hierfür sind, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, dass alle Religionen respektiert und integriert werden insbesondere auch die koptischen Christen und dass alle Minderheiten geschützt werden. Nur in diesem Sinne kann auch unsere humanitäre Hilfe eingesetzt werden. Alle Akteure, die zu Gewalt aufrufen oder Gewalt selbst angewandt haben, müssen fairen Gerichtsverfahren, die die Menschenrechte und auch rechtsstaatliche Prinzipien achten, unterzogen werden. Auch die Muslimbrüder müssen zur Verantwortung gezogen werden. Wertebasis und wertebasierte Partnerschaft, das muss unser Ziel sein.